Señor Presidente, señor Comisario, yo estoy aquí para unir mi voz a la de todos los colegas que el día 4 de julio y hoy, aquí, de una manera tan masiva, queremos ayudarle en ese empeño de lavar esta vergüenza que cae sobre Europa con esa decisión incomprensible de una minoría de cinco países en el Consejo. No puede ser, de ninguna manera, que unos países, que incluso están fuera del programa, estén impidiendo que Europa avance en su solidaridad y que avance en este apoyo. No a quienes luchan contra la pobreza, porque éste no es un programa de lucha contra la pobreza. No nos engañemos, colegas éste es un programa de lucha contra el hambre. Hay ochenta millones de pobres en Europa, pero son trece millones los que necesitan esto para comer. Y no puede haber ningún argumento, ni jurídico, ni presupuestario, porque si preguntamos a los diputados, preguntamos a los ciudadanos, se podrá recortar de cualquier sitio menos de este.

Por favor, que la prensa, que los ciudadanos europeos sepan que sus diputados no quieren que esa vergüenza caiga sobre nosotros. Y busquen una solución de solidaridad que no sea de los pobres con los pobres, busquen una solución de solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Pero, en cualquier caso, que este programa no se pare y que de una manera provisional y de una manera definitiva se levante la vergüenza de que en esta Europa de la opulencia y del despilfarro haya gente que pasa hambre.